Cher collègue, je suis tout à fait d'accord pour accepter le fait que l'option militaire, la menace militaire joue un rôle, un rôle de pression, un rôle dissuasif. Ce que je conteste, c'est la stratégie qui s'attache à ce que nous avons appelé des frappes punitives. Je ne sais pas ce que sont des frappes punitives efficaces, dans un contexte où nous n'avons pas de solution politique à proposer pour le jour d'après. Nous ne sommes pas dans un laboratoire, nous sommes dans une région extrêmement sensible. Nous ne connaissons pas les conséquences que peuvent avoir des frappes que nous, nous appelons punitives et que d'autres, sur le terrain, appelleront agressives.